Gospodine predsjedniče, znamo što hoćemo, znamo što nećemo, ali na žalost često ne znamo kako. To nam se dogodilo u niz navrata i na žalost, pogotovo kada govorimo o arapskom svijetu, na neki način dolazimo u situaciju da jednostavno ne znamo kako. Ovdje govorimo o mnogim aspektima krize u Jemenu, političkoj, sigurnosnoj, ali ponovno na žalost govorimo i o humanitarnom aspektu situacije u Jemenu. Naravno, nerazriješene političke krize, političke situacije, dovest će nas ponovno u situaciju da se ovo bezvlašće koje danas imamo u Jemenu pretvori u nešto što će ugroziti naše strateške i sigurnosne interese. Zato, pozivam Komisiju, pozivam Vijeće i pozivam naše saveznike da zaista čim prije razriješimo situaciju u Jemenu jer ćemo imati ponovno situaciju kao u mnogim drugim još gorim i kriznim zemljama nego što je danas Jemen.